Mevrouw de Voorzitter, het Hongaarse voorzitterschap is ongunstig uit de startblokken gekomen. De Hongaarse regering heeft de Europese Unie geen goed voorbeeld gegeven met de nieuwe regelgeving voor de media. Die nieuwe wet geeft een media autoriteit zeer vergaande bevoegdheden en daardoor staat de start van het Hongaarse voorzitterschap in een bedenkelijk daglicht.

Door de dominantie van één politieke partij verstommen andere stemmen.